Nach meinen Ausführungen zu Beginn der Debatte bleiben mir eigentlich nur noch zwei Anmerkungen Die erste, die ich ganz bewusst zum Schluss der Debatte machen wollte Ich will mich bei allen Schatten Berichterstatterinnen und Schatten Berichterstattern bedanken.

Es verhandelt sich einfach leichter, wenn man weiß, dass die Kolleginnen und Kollegen hinter einem stehen. Insofern waren das nicht die schwersten Verhandlungen.

Dann sieht man, dass da sehr wohl und zwar sehr strikte, strenge, rechtlich verbindliche Bemerkungen dazu drinstehen.